Panie Przewodniczący!

Reagujemy tam na codzienne problemy ludzi, ale co też jest bardzo ważne, obywatele informują nas o nieprzestrzeganiu prawa europejskiego przez instytucje w krajach członkowskich, czy przez same kraje członkowskie. I my w Komisji Petycji dyskutujemy o tych sprawach i zamykamy je, ale zupełnie potem nie wiemy, czy kraje członkowskie wzięły pod uwagę nasze ustalenia. Brakuje więc nam prawdziwych mechanizmów monitorowania, czy nasze działania przyniosły efekt, a nasze wnioski zostały wysłuchane i wzięte pod uwagę.

I potem dzieje się też tak, że pewne petycje zaczynają do nas wracać.

i będziemy znowu się nad nią zastanawiali. Autor sprzeciwiał się wtedy budowie gazociągu Rosja Niemcy na dnie Bałtyku, pokazując zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Nasza komisja domagała się sprawdzenia przez Komisję Europejską, czy ocena całej sytuacji została zrobiona w sposób rzetelny i czy Komisja Europejska dopilnowała sprawy. Okazuje się, że nie było monitorowania sprawa do nas jeszcze raz wraca, więc trzeba zastanowić się i stworzyć system monitorowania, co dalej się dzieje z naszymi petycjami, które zostały zamknięte.